Es ist niemand mehr da, der über Bulgarien reden will.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe immer noch keine Antwort bekommen. Vielleicht kann einer der wenigen Sozialisten, die noch hier sind, uns eine Antwort geben.

Was hat man denn den Rechtsradikalen versprochen, um an die Macht zu kommen? Die Wähler haben den Sozialisten keine Mehrheit gegeben in Bulgarien.

Ist es Geld gewesen, das geflossen ist? Wurden Posten versprochen? Wurde russischer Einfluss versprochen? Wir haben die ersten Entscheidungen zu Atomkraftwerken, die Aufträge gehen nach Russland. Was ist passiert in Bulgarien?

Die organisierte Kriminalität wird aus der Zuständigkeit des Innenministeriums herausgenommen und in den Geheimdienst abgeschoben, damit das Parlament nicht mehr darauf blicken kann. Intransparenz pur! Wir haben Personalentscheidungen, die geradezu hanebüchen sind.

sagen. Und wir bitten als EVP, dass man Bulgarien wieder zurückführt zu einem demokratischen Staat. Wir bitten, dass Neuwahlen durchgeführt